Und trotzdem daher ist diese Diskussion heute so wichtig gibt es Bereiche, die der freien Marktwirtschaft nicht einfach unterliegen dürfen. Das ist für mich der gesamte Bereich der Daseinsvorsorge und im Speziellen der Gesundheitsfürsorge. Darum freuen mich die Wortmeldungen, die wir heute gehabt haben.

Ich glaube, dass das vorliegende Papier ein gutes, ausgewogenes Papier ist, dem wir uns voll anschließen können. Aber ich möchte noch eine Bemerkung äußern Wenn ich Angst davor habe, dass es hier zu innereuropäischen Migrationsströmen kommt, dann kann die Antwort darauf nicht sein, dass ich diesen freien Dienstleistungsverkehr unterbinde, sondern wir müssen uns die Wurzeln dieser innereuropäischen Migration anschauen und dürfen nicht in Bereichen der Strukturförderung oder der Kohäsionsförderung den Sparstift in dem Maße ansetzen, dass wir Leute aus den Regionen, in denen sie eigentlich gerne leben und arbeiten würden, vertreiben.